Plus de deux ans plus tard, je constate que la situation n'a pas évolué dans le bon sens.

À l'aube de la présidence de l'ANASE par le Viêt Nam et même si je tiens à saluer ici ses efforts en matière de santé, d'éducation, de diminution des inégalités nous souhaitons, par cette résolution, rappeler à ce pays l'importance des droits de l'homme et lui demander de devenir un exemple en tant que futur président de l'ANASE. Par ailleurs, je me réjouis que le gouvernement laotien ait ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je souhaite dès lors que ce pacte puisse être pleinement respecté, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et de réunion.